Ich möchte mich beim Rechnungshof für den Bericht bedanken. Die Arbeit Ihrer Behörde, Herr Caldeira, leistet einen unverzichtbaren Dienst für den europäischen Steuerzahler. Gut ist, dass der positive Trend bei der Rückführung der Fehlerrate auch in diesem Jahr anhält. Dies ist auch das Ergebnis der Reform der Kommission, damals angeschoben vom liberalen Kommissar Kallas. Im Verhältnis zum Vorjahr gibt es große Verbesserungen im Bereich der Kohäsion und nur eine leichte Verschlechterung im Bereich der Landwirtschaft. Dennoch sollte sich die Kommission jetzt nicht zurücklehnen. Wir müssen klar und deutlich feststellen, dass die enormen Verbesserungen mit äußerst glücklichen Stichproben zusammenhängen. Ich befürchte deshalb, dass sich der positive Trend im nächsten Jahr nicht fortsetzen wird. Wir sollten das Momentum der ersten Haushaltsentlastung unter den Vorzeichen des Lissabon Vertrags dazu nutzen, um einen entscheidenden Paradigmenwechsel einzuleiten. Lassen Sie mich noch einmal deutlich machen Der diesjährige Bericht des Rechnungshofs ist der sechzehnte in Folge, der nach wie vor kein insgesamt positives Urteil ausstellt. Wie können wir also der ineffizienten und verschwenderischen Mittelvergabe und deren politisch gewollter Duldung endlich ein Ende bereiten? Meine Vorschläge als Berichterstatter Erstens muss die Kommission noch härter bei offensichtlichen Fehlern eingreifen und im Wiederholungsfall die Mittel suspendieren. Wie kann es sein, dass ein langjähriger Mitgliedstaat wie Griechenland über zehn Jahre keine Sanktionen auferlegt bekommt, obwohl er offensichtlich gegen InVeKoS Bestimmungen verstößt?

Bei der Rückzahlung von unrechtmäßig erhaltenen EU Mitteln stehen die Begünstigten mit nur 10 der Rückzahlung gerade.

Da wird der Steuerzahler regelrecht vorgeführt.